que requieren, por consiguiente, una respuesta colectiva. Y por ello celebro los esfuerzos que las Naciones Unidas están haciendo en ámbitos como, en primer lugar, la lucha contra el terrorismo, en cuestiones de financiación y de cooperación judicial internacional el desarrollo sostenible, donde destacan los procesos de implementación de la Agenda 2030 y de la aplicación del Acuerdo de París y los desplazamientos masivos de personas, a través del seguimiento realizado de la reunión de alto nivel del pasado año. Tenemos que mantener el compromiso de la Unión Europea con el multilateralismo, frente a tentaciones aislacionistas o proteccionistas que crean división e incertidumbre. Las Naciones Unidas son la pieza fundamental del multilateralismo. La Unión Europea, que tiene que ser un actor global, factor de paz, estabilidad, progreso, debe seguir trabajando de manera activa en y con las Naciones Unidas. Recordaba David McAllister a Guterres yo también lo voy a hacer aquí una Europa fuerte y unida —dijo— es un pilar fundamental para unas Naciones Unidas sólidas y efectivas.